fullljóst að hæstvirtur ráðherra ber ekki ábyrgð á þeim gjörðum sem voru hér fyrir ári enda kom það fram í máli mínu þar sat annar viðskiptaráðherra sem nú situr hér sem þingmaður ég hef verið svolítið hugsi yfir þessum málum undanfarna daga vegna þess að það virðist hafa verið gripið til einhverra þeirra aðgerða þarna fyrir ári sem tæpast standast því þetta var einhliða ákvörðun um að fara af stað með þetta mál og dæla þarna inn peningum sem virðast núna lenda á ríkissjóði vegna þess að eignirnar sem í sjóðunum voru voru stórkostlega ofmetnar ég var að spyrja um álit hæstvirtur viðskiptaráðherra þess sem situr í þessum stól núna hvort honum þyki þetta ekki óeðlilegt að framkvæmdarvaldið hafi farið fram með þessu hætti að taka einhliða ákvörðun um þessa innspýtingu inn í þessa sjóði án þess kannski að hafa farið með það fyrir alþingi þar sem ég eins og ég sagði áðan alþingi fer með þær ákvarðanir sem snerta útgjöld ríkisins og við tölum ekki um þegar þetta er farið að skipta fleiri tugum milljarða einnig langar mig til að spyrja hæstvirtan ráðherra að því þar sem hann telur að ábyrgðin komi líklega til með að koma í ljós þeir sem báru ábyrgð og þá hverjir telur ráðherrann það líklegt og hefur það verið rætt í hans ráðuneyti hvort um hugsanlegt skaðabótamál getur verið að ræða gagnvart þeim sem fengu greitt inn í sjóðinn og fengu þar með útgreiðslu á sína kennitölu út úr sjóðnum sem var búið að dæla þessu fjármagni inn í þá telur ráðherrann að það geti hugsanlega verið um skaðabótasókn þeim til handa að ræða og hvort þeir þurfi að afhenda eða endurgreiða þetta fjármagn sem fór þarna inn